Ich glaube, dass die Aufwertung des UN Umweltprogramms fast gleichgestellt mit der WHO der richtige Weg ist, dass diese Organisation mit mehr Macht ausgestattet wird und auch mit mehr Durchsetzungsvermögen, als es bisher der Fall ist.

Wir steuern auf eine Katastrophe zu, wenn das so weitergeht. Wenn immer mehr Menschen in Industrienationen leben und Zugang zu Energie haben wollen und wenn wir nicht radikal umsteuern, wird das massivste Probleme mit sich bringen.